Panie Przewodniczący!

900. Walki powstańcze i zamachy terrorystyczne nasilają się w związku ze zbliżającymi się kwietniowymi wyborami do parlamentu. Pierwsza ważna kwestia to prawa mniejszości sunnickiej, niezbędne jest rozładowanie napięcia poprzez narodowy dialog między stanowiącym większość ludności Iraku szyitami i sunnicką mniejszością. To jeden z warunków przywracania stabilności kraju i poszanowania praw wszystkich obywateli Iraku. Rząd Iraku oraz wszystkie siły polityczne powinny skoncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony wszystkich obywateli, w tym mniejszości etnicznych i religijnych. Ważne jest także przeprowadzenie szczegółowych dochodzeń w sprawie ostatnich zamachów terrorystycznych.

Istotnym elementem tutaj jest korupcja. Korupcja sprzyja przemocy, niszczy gospodarkę, eksport, życie społeczne, dlatego trzeba z tą patologią walczyć, ale to w Iraku się nie udaje. Problem kary śmierci w Iraku w 2013 roku dokonano 169 egzekucji, to trzecie miejsce po Chinach i Iranie. Prawo karne wyróżnia 48 przestępstw karanych śmiercią, dlatego silnie apelujemy do rządu Iraku o ogłoszenie moratorium na wykonywanie wszystkich wyroków oraz o zniesienie kary śmierci w bliskiej przyszłości. Zwracam także uwagę na sytuację kobiet. Bardzo niepokojące są doniesienia, według których tysiące irackich kobiet jest nielegalnie przetrzymywanych w więzieniach, gdzie padają ofiarami tortur, złego traktowania oraz napaści na tle seksualnym. Konieczne jest podjęcie pilnych działań na rzecz poprawy ich sytuacji. Liczę również, że rozpoczęty niedawno program reorganizacji i remontów ośrodków detencyjnych i więzień pod nadzorem irackiego ministra sprawiedliwości pomoże chronić prawa człowieka w irackich więzieniach.